Mais en aucun cas, en tant que présidente de la commission des transports au sein de ce Parlement, avec mon collègue Ismail Ertug, je ne tolérerai vos propos sur mes origines, pour deux choses la première, c'est que vous faites passer des messages